Acest lucru va aduce beneficii importante atât în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă, cât și pentru mediul înconjurător. Finalizarea cerului unic european va conduce la creare unui sistem de aviație mai durabil de aceea sunt de părere că progresele înregistrate până în prezent trebuie susținute și continuate într un mod cât mai rapid. Avem nevoie de servicii aeriene de înaltă calitate, mai ales în situația actuală, când traficul aerian se află într o continuă creștere. Mai mult, consider că ar trebui să existe o abordare uniformă și o situație omogenă în toate statele membre, iar cooperarea și coordonarea în acest sens sunt extrem de importante.